No hacemos todo lo que está en nuestras manos. Sabemos que el Reglamento de Dublín no funciona y, sin embargo, el Consejo lo tiene bloqueado. No tenemos una política común de asilo y migración legal, que es la manera de parar toda esta catástrofe. No hacemos todo lo que está en nuestras manos. Si no me equivoco, usted dice que hemos conseguido mucho ya. Hemos conseguido que Moria sea un infierno, que Samos, que Kios sean infiernos. En Libia ―donde usted dice que nosotros ponemos ayuda para aliviar el sufrimiento―, no vamos a poder aliviar el sufrimiento si no hacemos lo más importante, lo que sí está en nuestra mano, declarar Libia un país no seguro. Eso sí está en nuestra mano. ¿Cuándo se va a utilizar todo lo que está en nuestra mano, comisaria Dalli? Los derechos fundamentales no son palabras. Nosotros pisamos moqueta y usted habla de un funcionario de derechos fundamentales que va a tener otros 40 funcionarios. Cuando hay miseria no hay tiempo para estas cosas, señora Dalli.